Señora presidenta, me gustaría, en primer lugar, felicitar a mi colega Enrique Guerrero por este informe, aunque mostramos un optimismo moderado ante este informe que votaremos mañana. Optimismo, porque el Parlamento se reafirma en que la ayuda al desarrollo sirva para la erradicación de la pobreza en un contexto de desarrollo sostenible y para nada más moderado, porque nos parece inaceptable que los intereses nacionales en materia de gestión migratoria acaben determinando la agenda europea del desarrollo. También denunciamos el uso fraudulento que se está haciendo de estas partidas en los fondos fiduciarios y lamentamos muchísimo la falta de coherencia entre las políticas de desarrollo y la comercial, porque no paramos de priorizar el beneficio empresarial sobre los objetivos de desarrollo sostenible. La política de cooperación de la Unión y sus instrumentos deben seguir de manera exhaustiva la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el resto de acuerdos internacionales sobre el tema. Nuestro optimismo, como decía, es moderado porque sabemos que, aunque la posición de este Parlamento es firme y clara, la pelota está en el tejado de los Estados. Desde aquí, pedimos que se respete la voz de la ciudadanía europea representada aquí, siempre mucho más solidaria y justa que sus gobernantes y que lleva años, por ejemplo, respaldando el 0,7 del PIB para ayuda al desarrollo.